Mindannyian tudjuk, egyes országokban már vannak fellendülésre utaló jelek, de ez a foglalkoztatási helyzeten még nem érződik. Az Unióban a polgároknak márpedig leginkább munkahelyekre van szükségük.

Egyenlőre csak szlogenszerű célokról hallunk, s egy igen feszített elfogadási menetrendről. Ha az Európai Parlamentet súlyának megfelelően bevonjuk a folyamatba, lehetetlen, hogy még a félév vége előtt a végére érjünk az eljárásnak.

Hogyan fogja az az Unió összes régiójának érdekét képviselni, nem pedig csak egyes ágazatokét, cégekét vagy országokét? Hogyan fésüljük össze a kohéziós és strukturális politikában? A kapkodásban mindezek megválaszolására biztosan nem jut idő. A sietség a minőség rovására megy. A majdani magyar elnökség céljai közül két összeurópai jelentőségű kérdésre szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik, hogy egy fenntartható európai vízgazdálkodási stratégiára készülünk, ugyanis a víz közös kincs. Ehhez kapcsolódik a Duna, mint zöld folyosó koncepciója. A másik célunk pedig az európai régiók helyzetbe hozása.